No myslím, že takýto pohľad by nám znemožnil vidieť to, čo je podstatné.

Ide o najúspešnejší globálny rozvojový projekt.

Právo na potrat, ktoré sa zahŕňa medzi takzvané reprodukčné práva, nie je riešením detskej úmrtnosti alebo zdravia matiek, ako sa nám snaží nahovoriť v niektorých paragrafoch predložený text. Ženy v rozvojových krajinách potrebujú nemocnice s lekármi, ktorí dodržujú Hippokratovu prísahu, a nie potratové kliniky.